hæstvirtur forseti ég mæli hér fyrir frumvarpi til skipulagslaga skipulagsmál eru mjög þýðingarmikill málaflokkur á sviði umhverfismála sem verður sífellt umfangsmeiri með vaxandi byggð og aukinni atvinnustarfsemi við gerð skipulags eru teknar ákvarðanir um framtíðarnotkun lands hvers konar framkvæmdum sé verið að stefna að og hvernig þær falla að landnotkun áhrif skipulags og þróun umhverfisins eru í æ ríkara mæli skoðuð samhliða mótun skipulags og þannig verður skipulagsgerð stöðugt mikilvægara tæki til umhverfisverndar og til að treysta sjálfbæra þróun í sessi þar sem skipulag er í eðli sínu langtímastefnumörkun hentar það einnig mjög vel sem tæki til umhverfisverndar það er grundvallaratriði að vandað sé til verka við gerð skipulags og leitað sé eftir sjónarmiðum þeirra sem skipulagið snertir ekki síst er mikilvægt að skipulagsyfirvöld taki ákvarðanir sem eru í sem mestri sátt við íbúa og aðra hagsmunaaðila við ákvörðun um skipulag þarf því oft að taka tillit til andstæðra sjónarmiða og mikilvægt er að þau séu íhuguð gaumgæfilega og fundinn sé farvegur sátta í frumvarpi þessu er að finna ýmis nýmæli og breytingar á skipulagsþætti gildandi skipulags og byggingarlaga áhersla er lögð á aukna kynningu og samráð við gerð skipulagsáætlana bæði gagnvart almenningi og opinberum aðilum þannig er þátttaka almennings og samráðsaðila við gerð skipulags aukin með því er ætlunin að vanda gerð skipulags og tryggja að þessir aðilar hafi tækifæri til að koma athugasemdum sínum á framfæri við sveitarfélögin þannig að þau geti tekið upplýsta ákvörðun við afgreiðslu skipulagsáætlana þetta kemur meðal annars fram í markmiðsákvæðum frumvarpsins þar sem kveðið er á um að tryggja skuli samráð við almenning við gerð skipulagsáætlana þá er mælt fyrir um lýsingu skipulagsverkefnis þar sem gera á grein fyrir áherslum við gerð skipulags forsendum þess og fyrirliggjandi stefnu og hvernig samráði og kynningu verði háttað gagnvart íbúum og hagsmunaaðilum gert er ráð fyrir að vinna við gerð svæðis aðal og deiliskipulags hefjist með lýsingu á skipulagsverkefninu með því er lögð áhersla á að vinna við gerð skipulags sé unnin á gagnsæjan og aðgengilegan hátt allt frá upphafi í gildandi lögum er ekki að finna skýran farveg fyrir ríkisvaldið til að setja fram almenna stefnumörkun í skipulagsmálum sem marka stefnu um skipulagsákvarðanir sem varða almannahagsmuni og sem geta leyst úr ágreiningsmálum til dæmis á milli ríkis og einstakra sveitarfélaga um skipulagsmál sem talin eru varða þjóðarhagsmuni eins og í gildandi skipulags og byggingarlögum verður höfuðábyrgð og forræði á skipulagsgerð hjá sveitarfélögunum samkvæmt frumvarpi þessu hins vegar er í frumvarpi þessu viðurkennd þörf á því að ríkisvaldið leggi til heildstæða sýn í skipulagsmálum sem varðar almannahagsmuni í svokallaðri landsskipulagsáætlun landsskipulagsáætlun er ætlað að vera tæki til að samræma og samþætta stefnu í ólíkum málaflokkum hvað varðar landnotkun þegar þess gerist þörf eðli landsskipulagsáætlunar getur verið tvíþætt annars vegar að hún feli í sér stefnumörkun um landnotkun sem varðar almannahagsmuni og er hún þá bindandi fyrir sveitarfélög eða að hún feli í sér leiðbeiningar fyrir sveitarfélög þegar þau vinna sínar skipulagsáætlanir og er henni þá ætlað að styðja við þetta mikilvæga verkefni sveitarfélaganna dæmi um landsskipualgssáætlun sem felur í sér stefnumótun um landnotkun sem varðar almannahagsmuni er grunngerð á landsvísu eins og samgöngukerfi orkuöflunar og dreifikerfi náttúruvernd og útivist og önnur landnotkun á svæðum sem varðar þjóðarhagsmuni eins og miðhálendi íslands þannig yrði landsskipulagsáætlun fyrir miðhálendi íslands svo dæmi sé tekið stefnumörkun ríkisvaldsins um frekari uppbyggingu á því svæði eins og orkunýtingu og vegaframkvæmdir og náttúruvernd jafnframt yrði í betri landsskipulagsáætlun sett fram heildstæð áætlun um verndun svæða á miðhálendi íslands sem samkomulag væri um að ekki eigi að nýta til framkvæmda heldur að nýta til verndunar sem ósnortnum til upplifunar útivistar í framtíðinni lagt er til að landsskipulagsáætlun verði lögð fram á alþingi sem tillaga til þingsályktunar eftir víðtækt samráðsferli í stjórnkerfinu og við samband íslenskra sveitarfélaga en sambandið er að sjálfsögðu lykilaðili í þessu samráðsferli verði þetta frumvarp að lögum er gert ráð fyrir að fyrsta landsskipulagsáætlunin verði lögð fram á alþingi árið tvö þúsund og tíu og fjalli þá um stefnumörkun á miðhálendi íslands skipulagsstofnun er ætlað það hlutverk að sinna eftirliti með skipulagsákvörðunum sveitarfélaga og tryggja að samræmi sé milli skipulagsáætlana þeirra við stefnu ríkisins varðandi landnotkun og byggðaþróun lagt er til að samvinnunefnd miðhálendisins sem fer með skipulagsmál á miðhálendi íslands verði lögð niður við gildistöku þessa frumvarps verði það að lögum eiga öll sveitarfélög í landinu að hafa lokið við gerð aðalskipulags í sínu sveitarfélagi en í gildandi lögum er kveðið á um

þannig verður við gildistöku þessa frumvarps lokið því mikilvæga hlutverki samvinnunefndarinnar að samræma aðalskipulag sem liggur að miðhálendinu við svæðisskipulag miðhálendisins fyrstu landsskipulagsáætluninni er þannig ætlað að taka yfir stefnumótandi þætti svæðisskipulags miðhálendisins með vísan til framangreindra breytinga á skipan mála er því ekki talin þörf á að samvinnunefnd miðhálendisins haldi áfram störfum þar sem lagt er til að verkefni hennar verði færð til ríkisvaldsins og viðkomandi sveitarfélaga

áhersla er lögð á að skipulagsgerð sé skilvirk og jafnframt sveigjanleg svo sem varðandi breytingar á skipulagsáætlunum og afgreiðslu þeirra þannig er meðal annars lagt til að skipulagsstofnun sé falið það hlutverk að staðfesta svæðisaðalskipulagstillögur í stað umhverfisráðherra þó er gert ráð fyrir staðfestingu ráðherra í ákveðnum tilvikum með þessari breytingu er ætlunin að einfalda stjórnsýslu þessara mála þannig að eitt stjórnvald komi að staðfestingu skipulagstillagna í stað tveggja áður og mun það auka skilvirkni við afgreiðslu mála skipulagsstofnun mun hafa sama hlutverk og ráðherra varðandi yfirferð skipulagstillagna og meðal annars að gæta þess að þær séu í samræmi við lög svo sem samþykkta landsskipulagsáætlun þá er lagt til að lögfest verði svokallað rammaskipulag en slíkt skipulag er heildstæð áætlun um uppbyggingu og skipulag ákveðinna hluta aðalskipulags og gefur fyrirheit um hvernig það verður útfært í deiliskipulagi og veitir þar með íbúum sveitarfélagsins betri upplýsingar um fyrirhugaða framtíðarnotkun lands jafnframt er lögð áhersla á að skýra hlutverk skipulagsáætlana á mismunandi skipulagsstigum og samspil þeirra og komið sé í veg fyrir skörun einstakra skipulagsáætlana til að tryggja skilvirkni við gerð þeirra lagt er þannig til að skýr greinarmunur sé á svæðisskipulagi annars vegar og aðalskipulagi hins vegar í svæðisskipulagi skal þannig einungis fjalla um sameiginleg hagsmunamál þeirra sveitarfélaga sem standa að því en ekki almennt um staðbundnar ákvarðanir um landnotkun ekki er gerð krafa um að svæðisskipulagið taki til alls lands viðkomandi sveitarfélaga heldur getur svæðisskipulagið tekið til heilla landshluta eða ákveðinna þátta landnotkunar sem nær til fleiri en eins sveitarfélags jafnframt er lögð áhersla á að tryggja betur að skipulagsákvarðanir eigi þátt í að stuðla að sjálfbærri þróun um leið og þær séu betur færar um að stuðla að öðrum markmiðum frumvarpsins í frumvarpinu er sérstaklega kveðið á um svæðisskipulag höfuðborgarsvæðisins og er lagt til að starfrækja skuli svæðisskipulagsnefnd höfuðborgarsvæðisins sem fer með breytingar og framfylgt þessa skipulags í frumvarpinu er skilgreint með skýrum hætti til hvers konar ákvarðana deiliskipulag skuli taka eins og varðandi útlit mannvirkja og formaður þeirra þar sem hér er um stefnumótandi þætti að ræða er lagt til að kveðið sé á um slíka þætti í deiliskipulagi en það sé ekki hluti af umfjöllun um veitingu leyfa vegna mannvirkjagerðar eins og nú gildir í ljósi framkvæmdarinnar er talið nauðsynlegt að fyrir hendi sé úrræði til að tryggja eftirfylgni á stöðvun framkvæmda í þeim tilvikum þar sem framkvæmdir eru ekki í samræmi við lög skipulagsstofnun er fengið slíkt hlutverk í frumvarpi þessu en stofnunin hefur að ákveðnu leyti gegnt eftirlitshlutverki með framkvæmdaleyfisskyldum framkvæmdum með því að vera í samskiptum við einstakar sveitarstjórnir og benda á atriði sem lagfæra þarf oft eftir ábendingar sem stofnuninni hafa borist hér er lagt til að stofnunin geti fylgt slíkum ábendingum eftir ef þörf er á ég hef í stuttu máli virðulegi forseti rakið meginefni frumvarpsins eins og kemur fram í frumvarpinu sjálfu og greinargerð með því og athugasemdum þá hefur þetta mál ásamt þeim öðrum frumvörpum sem ég mæli fyrir í dag verið lengi í vinnslu vinnsla við þessi mál hófst árið tvö þúsund og tvö sett af stað af stað af þáverandi hæstvirtur umhverfisráðherra síðan eru liðin um það bil sex ár það var mælt fyrir þessum frumvörpum fyrst á hundrað þrítugasta og þriðja löggjafarþingi rétt fyrir kosningar síðastliðinn vetur en þau mál fóru ekki lengra þá ég tók við þessum málum í vor og sumar í ráðuneyti umhverfismála og fór yfir það mjög vandlega hvort ég vildi gera þau að mínum af því að það er hægara sagt en gert að taka við svona viðamikil og flókinni og mikilvægri frumvarpsvinnu sem staðið hefur í mörg ár og í raun í tíð þriggja fyrrverandi umhverfisráðherra

orðið sannfærð um það að þetta séu góð mál hér séu á ferðinni mál sem stuðla að betri stjórnsýslu í landinu betri þjónustu við neytendur að betur sé haldið utan um skipulagsþáttinn í raun og veru við ögum og bætum vinnubrögðin hvort sem það á við um skipulag mannvirki eða byggingar eins og verður rætt síðar í dag og ég hef einnig lagt mig fram um á síðustu mánuðum að eiga áfram náið samráð við þá sem að málið varða helst ég átti fund með stjórn sambands íslenskum sveitarfélaga í haust ég hef rætt við marga sveitarstjórnarmenn það hefur verið farið mjög vandlega yfir þessi mál í þingflokkum stjórnarflokkanna svo dæmi sé tekið en vissulega er það svo að hér er viðamikið mál á ferðinni sem þarfnast að sjálfsögðu mikillar og góðrar umfjöllunar í háttvirtri umhverfisnefnd og ég trúi því og treysti að það verði gert og fari fram á yfirstandandi þingi og